Niestety, na to konkretne pytanie nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Mimo to głosowałem za tym, by Parlament tę rezolucję przyjął. Uważam bowiem, że są ku temu ważne powody.